Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bienen spielen eine entscheidende Rolle in unserem Ökosystem. Zum einen sind sie wichtig für den Erhalt der Biodiversität und zum anderen ist die Biodiversität wichtig für den Erhalt der Bienenn nicht nur weil dieses Jahr der Artenvielfalt gewidmet ist, sondern auch weil sie zu unserem eigenen Überleben beitragen. Im Rahmen der gemeinsamen Agrarreform sollten wir uns unter anderem dafür einsetzen, Monokulturen zu verhindern und vermehrt auf die Einhaltung von vielfältigen Fruchtfolgen zu achten. Über Pflanzenschutzmittel und Pestizide will ich heute hier gar nicht reden. Ich denke, um eine vernünftige Bienengesundheit zu haben, ist es außerdem wichtig, die Forschung auf diesem Feld zu fördern und auszubauen sowie die Koordinierung unterschiedlicher Forschungsvorhaben in den einzelnen Mitgliedstaaten zu verbessern.